Je lui ai dit qu'il s'agissait d'intervenir vis à vis de la Russie, non pas uniquement par sentiment, voire par ressentiment, mais qu'il fallait aussi un peu de raison dans son analyse de la situation.